Ich möchte darum bitten, dass uns alle Unterlagen, die Ungarn der Kommission zur Verfügung gestellt hat, zur Einsicht vorgelegt werden.

in den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu machen und immer wieder auf den Kopenhagener Kriterien herumzureiten und diese dann zu vergessen, wenn ein Land Mitglied der Europäischen Union ist.